Signor Presidente, onorevoli colleghi, la tutela dei consumatori è sempre stata una priorità per l'azione politica del mio partito, che si è sempre battuto per difendere la posizione della parte più debole. È per questo, che ho votato anche in dissenso con il gruppo di appartenenza, con l'ALDE su alcuni emendamenti a favore della proposta di direttiva relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici assistiti perché con questa si tutelerà maggiormente il consumatore che avrà finalmente una protezione uniforme, nonché diritti chiari e precisi in tutti gli Stati membri nel perseguimento di uno degli obiettivi dell'Unione europea il mercato interno comune. È stato importante attualizzare la direttiva, ampliando la sfera di applicazione anche al commercio online, che ormai è diventato il principale strumento utilizzato anche per il settore turistico.